Am votat pentru acest raport deoarece susțin realizarea unei culturi juridice comune la nivel european inclusiv în materie penală. Ea depinde și de armonizarea principiilor și practicii juridice, însă dreptul penal rămâne în primul rând o competență a statelor membre. De aceea, propunerile făcute la nivel european trebuie să respecte principiile proporționalității și subsidiarității. În același timp, definirea unor abordări comune va permite creșterea încrederii între sistemele naționale. Ea va oferi o mai mare securitate juridică pentru cetățeni. În acest context, atrag atenția asupra articolului 9. Este nevoie de definirea unor standarde unitare minime de protecție pentru persoanele implicate în procesele penale.